frú forseti góðir íslendingar við höfum öll fylgst með fréttum af fárviðri á norðurlandi og afleiðingum þess ekki er enn ljóst hversu mikið tjón hefur orðið en einboðið er að alþingi fylgist náið með þessu máli og bregðist við eftir því sem þörf krefur ég sendi bændum fyrir norðan og öllu björgunarfólki baráttukveðjur frú forseti þess er beðið að alþingi setji stefnuna á mál sem skipta sköpum fyrir allan þorra almenning að hér verði blásið lífi í vinnumarkaðinn fyrirtækjum verði gert kleift að ráða fleiri í vinnu og að hinn vinnandi maður beri meira úr býtum eftir vinnudag sinn en nú er raunin þess er beðið að stjórnvöld láti af skattpíningarstefnu sinni elti ekki uppi atvinnugreinar sem fela í sér vaxtarbrodd nýs hagvaxtarskeiðs og leggi á þær þungar byrðar í stað þess að sjá möguleikana sem felast í því að efla og hvetja slíkar greinar okkur öllum til hagsbóta þess er beðið að fá að gera upp reikninginn við ríkisstjórnina í kosningunum í vor enginn efast um að það hafi verið markmið ríkisstjórnar jóhönnu sigurðardóttur að skapa störf og vinna vel í þágu þjóðarinnar finna leiðir út úr vandanum og hefja nýtt endurreisnartímabil án vafa hafa þau ætlað að gera sitt besta

og hvorki leikur að tölum né orðum brauðfæðir nokkurn mann við erum svo lánsöm að þrátt fyrir ýmis áföll og atlögu ríkisstjórnarinnar hefur árað vel í ýmsum greinum í sjávarútvegi í ferðaþjónustu og áliðnaðinum rétt viðbrögð stjórnvalda haustið tvö þúsund og átta lögðu einnig grunninn að þeim bata sem þó er merkjanlegur neyðarlögin og samstarfið við alþjóðagjaldeyrissjóðinn voru rétt spor gæfuspor sem stigin voru án stuðnings vinstri grænna á það þarf nefnilega að vinna fyrrverandi fjármálaráðherra núverandi atvinnuvegaráðherra talar um hetjulegt björgunarstarf sitt við að draga landið frá brún gjaldþrots það þarf að minna á að það sem hefur haft mest um það að segja að færa ísland hraðar í átt til efnahagslegs bata en ýmis samanburðarríki eru verk fyrri ríkisstjórnar svo verður ekki hjá því komist að nefna þegar talað er um að staðan hér sé betri en í ýmsum samanburðarríkjum að flest eru þau í evrópusambandinu góða sem forsætisráðherra minntist reyndar ekki á í ræðu sinni áðan og það þrátt fyrir að það sé í orði eitt helsta stefnumál ríkisstjórnarinnar að ganga í evrópusambandið evrópuþingið sendi íslendingum í dag kaldar kveðjur í makríldeilunni og hótar viðskiptaþvingunum ef ekki verður látið undan kröfum þeirra þeirra málflutningur er sagður byggja á kröfunni um sjálfbærar veiðar það er líklega kominn tími til þess fyrir okkur hér á þinginu

með sérstakri ályktun ofveiðar evrópusambandsins á eigin stofnum og gegndarlaust brottkast þessi slæma umgengni þeirra um eigin fiskimið hefur nefnilega stórskaðað hagsmuni okkar erlendis enda hefur þessi hegðun

og spillt mörkuðum það ætti ekki að þurfa að taka það fram í þessum sal að undir engum kringumstæðum verður fiskveiðihagsmunum okkar fórnað vegna hótana eða bolabragða evrópusambandsins í þessum deilum okkar við evrópusambandið kristallast sú staðreynd að við eigum ekkert erindi í viðræður við evrópusambandið frú forseti þessa dagana er hæstvirtur forsætisráðherra tíðrætt um árangur ríkisstjórnarinnar en hvernig er sá árangur mældur með því að færa sífellt til viðmiðin má eflaust komast að þeirri niðurstöðu að árangur hafi náðst á þessu sviðinu eða hinu eftir sem áður erum við í dag ekki á þeim stað sem að var stefnt við ættum að vera komin miklu lengra í endurreisnarstarfinu hvernig væri til dæmis að bera árangurinn saman við þau markmið sem við settum okkur þegar þessi vegferð hófst hvernig væri að bera árangurinn saman við áætlunina sem við gerðum með alþjóðagjaldeyrissjóðnum eða stöðugleikasáttmálanum sem ríkisstjórnin gerði við aðila vinnumarkaðarins þar var fjallað um hagvöxt þar var fjallað um jafnvægi í ríkisfjármálum um atvinnustig þar var líka fjallað um fjárfestingu ef borið er saman við þessar áætlanir er auðséð að niðurstaðan er vonbrigði hér var stefnt að fjóra komma fimm prósenta hagvexti árið tvö þúsund og ellefu líka árið tvö þúsund og tólf niðurstaðan er rúmlega tvö prósent hér var stefnt að sköpun fjölda starfa þau láta á sér standa ef við rýnum aðeins í tölur hagstofunnar sjáum við að það eru færri starfandi og fleiri utan vinnumarkaðar nú en á sama tíma í fyrra samt segir forsætisráðherra að það hafi orðið til næstum fimm þúsund ný störf á árinu það gæti verið að það hafi verið í noregi kannski sem hún átti við að orðið hafi til ný störf hér var stefnt að stóraukinni fjárfestingu

með vísan til þess að áformin gengu hraðar og betur eftir en að var stefnt í framhaldinu var svo farið tugi milljarða fram úr fjárlögum tugi milljarða

það dugar ekki að segja að að hluta til hafi verið um einskiptiskostnað að ræða vegna þess að þann einskiptiskostnað þarf líka að greiða vandinn óx um níutíu milljarða í fyrra þetta var árið tvö þúsund og ellefu sama ár og samfylkingin ályktaði á landsfundi sínum að búið væri að loka fjárlagagatinu og nú væri búið að snúa halla yfir í afgang það ár var farið níutíu milljarða í halla hæstvirtur forsætisráðherra fagnar auknum jöfnuði tölurnar sýna hins vegar að sá tekjujöfnuður sem mælist byggir annars vegar á tekjuhruni og hins vegar á stórauknum sköttum ekki síst á millistéttinni í landinu hverjir eiga að gleðjast yfir þessu enginn hefur það betra ekki einu sinni láglaunafólkið en forsætisráðherra fagnar leiðin góðir landsmenn er ekki að jafna launin niður á við heldur að lyfta öllum upp neðan frá það er leiðin eða hvernig gengur annars að framkvæma þá vitlausu stefnu að enginn opinber starfsmaður megi hafa hærri laun en forsætisráðherrann gengur það ekki ágætlega herra velferðarráðherra á þessu kjörtímabili hefur sjálfstæðisflokkurinn lagt fram fjölda mála til að styðja við fjölskyldurnar og atvinnulífið í landinu árlega höfum við lagt fram ítarlegar tillögur um aðgerðir fyrir heimilin og hvernig endurreisa megi íslenskt efnahagslíf beinar aðgerðir eins og lækkun bensíngjalda sem hefðu átt að vera einfaldari í framkvæmd og skila sér strax

endurskoðun tolla og gjalda til að lækka vöruverði ásamt lægri virðisaukaskatti á barnaföt sem og leiðir til að örva fjárfestingar fyrirtækja hvati til að ráða nýja starfsmenn auk uppbyggingar í orkuframleiðslu svo nokkur dæmi hún nefnd við höfum lagt áherslu á aðhald í ríkisfjármálum við vildum að það yrði aukið með því að innleiða fjármálareglu og koma þannig í veg fyrir skuldasöfnun skapa skilyrði fyrir lægri vexti í landinu og minnka hagsveiflur ef við sjáum í fjárlagafrumvarpinu hvaða undirtektir slík fyrirhyggja fær nú er sagt að það sé tækifæri að nýju til að auka við útgjöld ríkissjóðs og forsætisráðherra listar upp tækifærin verkefnin sem á að auka útgjöldin til þetta eru röng skilaboð og þetta er hættuleg stefna fólkinu í landinu er enginn greiði gerður með því að horfa framhjá skuldavanda ríkissjóðs nú fara níutíu milljarðar á ári í vaxtagreiðslur níutíu milljarðar við erum ekki að greiða niður neinar skuldir en jafnvel þó við byrjuðum í dag að verja fimmtíu milljörðum í skuldaniðurgreiðslu á ári og gerðum það í tíu ár í röð mundum við einungis losna við einn þriðja skuldanna og við mundum enn skulda meira heldur en við værum sáttir þetta stendur allt í fjárlagafrumvarpinu við þessar aðstæður er það glapræði að segjast ætla að selja eignir til að ráðstafa í ný verkefni og standa undir hallanum það er einfaldlega glapræði eignasala verður að ganga til niðurgreiðslu skulda það eru eðlileg sanngjörn og heiðarleg skilaboð

eignasala til að viðhalda hallarekstri ætti ekki að koma til greina hjá einum einasta stjórnmálaflokki hér á þingi engum frú forseti ef það væri svo í raun að ríkisstjórnin tryði því að fólki án atvinnu væri að fækka og vinnumarkaðurinn stækka ætti hún þá ekki að standa við gefin loforð og draga úr álögum á fyrirtæki eins og gert var ráð fyrir í kjarasamningum síðasta árs nei það er ekki gert nú eru kynntar til sögunnar fjölmargar nýjar álögur tryggingagjaldið stendur í stað þrátt fyrir það að því sé haldið fram að atvinnuleysi fari minnkandi það er brugðist við vaxtarmöguleikum ferðaþjónustunnar með því að hóta þreföldun virðisaukaskattsins og hækkun bílagjalda á bílaleigufyrirtæki og fyrst ég er farinn að ræða um skattahækkanir heimilin í landinu fá átta hundruð milljóna skattbyrði vegna matarinnkaupa það kemur fram í formi vörugjalda forsætisráðherrann talar um stórkostlegan árangur í efnahagsmálum á meðan eykur hann byrðar og álögur á fyrirtæki og fólk fjórða árið í röð þessu er svo fylgt eftir með því að tala enn einu sinni um að kollveiða fiskveiðistjórnarkerfinu það er á hverju einasta ári talað um að gera gagngera meiri háttar uppstokkun á því kerfi þar sem forsætisráðherra sér ekki að það er stefna ríkisstjórnarinnar sem er í þessu máli orðin að sérstöku efnahagslegu vandamáli staða heimilanna er okkur líka mikið áhyggjuefni við sjáum það að fjöldi nýrra heimila er að lenda í greiðsluvanda margir þeirra sem hafa verið að glíma við vandann hafa enn ekki fengið fullnægjandi úrræði og niðurstaðan af allri þessari stöðu er afskaplega skýr hér á alþingi verður að leggja áherslu á mál sem auka ráðstöfunartekjurnar og tryggja atvinnu frú forseti ég vil að lokum fagna umræðunni um virðingu þingsins og hlutverk sem bæði forseti íslands forseti alþingis og forsætisráðherra hafa komið inn á í gær og í dag upphefðin kemur ekki einungis að utan

eitt að formaður málanna sé í lagi að þau séu komin fram á réttum tíma ef innihald þeirra er ónýtt vonandi verður það þannig að árangur þessa þings endurspegli væntingar almennings til þess ég get tekið undir það sem hæstvirtur forsætisráðherra sagði hér áðan það er svo miklu meira sem sameinar okkur sem þjóð en sundrar það finnum við þegar bjátar á og við höfum borið gæfu til að standa saman í gegnum ýmiss konar erfiðleika þegar rykið hefur fengið að setjast eins og það hefur gert á þessum fjórum árum finnum við á ný þennan streng sem liggur á milli okkar strenginn sem bindur okkur saman sem eina þjóð